forseti vill láta þess getið að um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um skuldasöfnun í

einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa